Por lo tanto, lo único que se pretende ahora es cambiar el método de inspección. El sistema actual post mortem mediante estos métodos, conlleva un riesgo de contaminación cruzada.

Por último, cabe señalar que, como muy bien ha dicho la Comisión, la propuesta no pretende cambiar ni las responsabilidades de los veterinarios ni su participación en las inspecciones, bien post mortem o ante mortem